Ezért kívánom Örményország lakóinak, férfiaknak és nőknek, hogy éljenek demokratikus jogaikkal, és érjék el, hogy a parlamentben vitassák meg, vagy népszavazáson döntsék el, milyen stratégiát kívánnak maguknak hosszú távra. Nekünk pedig fontos, hogy a vilniusi csúcson érjük el legfontosabb célunkat érjük el, hogy a keleti partnerség országai lássák, nem hidegháborút, hanem békés egymás mellett élést, partnerséget kívánunk nekik a jövőben is. Ehhez kívánok sok sikert és kitartást a Biztos Úrnak, és minden tárgyalónak.